Już czujemy, że to koniec kadencji, a przed nami jeszcze przyjmowanie niezwykle ważnych dokumentów, takich, na które rzeczywiście rynek europejski i europejscy przedsiębiorcy czekają. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani komisarz Jourovej i na jej ręce złożyć podziękowanie całemu zespołowi, który przygotował znakomity projekt dyrektywy, co w znaczący sposób skróciło czas pracy, zarówno w Parlamencie, jak i w Radzie, i umożliwiło naprawdę

Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim koleżankom i kolegom sprawozdawcom cieniom, którzy aktywnie włączyli się w prace nad projektem. Czego on dotyczy? Mówimy o prawie spółek, prawie szalenie istotnym, jeśli mówimy o funkcjonowaniu wspólnego europejskiego rynku i o czymś, co jest istotą współczesności, czyli o cyfryzacji.

Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że celem, który nam przyświecał, było poprawienie i ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom i firmom w skromnym kontekście, jakim jest rejestracja firmy. Dotychczasowy brak tego rodzaju przepisów dotyczących rejestracji, publikacji dokumentów bądź brak koordynacji pomiędzy różnorodnymi systemami obowiązującymi w niektórych krajach członkowskich, gdzie taka możliwość już istniała, powodowały zwiększenie kosztów, wydłużenie czasu

Wówczas, być może, taka firma nie powstawała albo musiała rezygnować z różnego rodzaju kontraktów, ponieważ wydłużał się czas niezbędny do dokonania rejestracji. Dokument, który mamy przed sobą, ten czas zdecydowanie skraca. Powoduje, że będzie można dokonać takiej rejestracji drogą cyfrową w terminie od pięciu do maksymalnie dziesięciu dni roboczych. Oczywiście zakładając, że zostaną spełnione wszelkie wymogi, które obowiązują w państwie rejestracji muszą zostać złożone wszystkie wymagane dokumenty i spełnione także zastrzeżenia, które przewidzieliśmy w dyrektywie, a które mają sprzyjać walce z ewentualnymi oszustwami bądź wręcz im zapobiegać. To niezwykle ważna kwestia.

zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, obciążeń personalnych jest więc naszą powinnością. To czynimy, przedkładając właśnie to sprawozdanie. Jak powiedziałem, na razie przepisy będą dotyczyły spółek kapitałowych, ale mam nadzieję i tutaj zwracam się do pani komisarz Jourovej że kiedy zostanie dokonany przegląd, który założyliśmy za około sześć lat, po jego przeprowadzeniu przepisy zostaną rozszerzone na wszystkie rodzaje spółek. Proszę Państwa!

stwierdzania, że dana osoba może objąć stanowisko kierownicze w spółce.

Oczywiście można powiedzieć, że przynosi ona pewnego rodzaju komplikacje, ale ostatecznie może ona przynieść tylko i wyłącznie korzyści i każde państwo członkowskie, które przeprowadzi w sposób oczekiwany przez nas wdrożenie przepisów, w krótkim czasie będzie mogło się o tym przekonać, a na pewno przekonają się o tym nasi europejscy przedsiębiorcy. Dlatego bardzo proszę, abyśmy jutro zagłosowali za zamknięciem pierwszego czytania.